Kolegice, kolegi! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije je predlog, s katerim bomo rudnik in zasavski regiji omogočili, da bodo dokončali, dokončno počrpali vsa sredstva, ki so že bila namenjena za postopno zapiranje in prestrukturiranje regije. Sredstva, ki so bila s sklepom o državnih pomočeh potrjena za obdobje od leta dva tisoč deset do leta dva tisoč osemnajst, niso bila v celoti porabljena. Tri milijone sto, tisoč evrov je višina teh neporabljenih sredstev, ki pa bodo s tem zakonom namenjena za dokončno dokončanje postopkov za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter postopka likvidacije. Predlog zakona, katerega bomo v poslanski skupini Socialnih demokratov podprli, je zgolj zagotovitev zakonskega okvirja za izvedbo postopkov potrebnih za likvidacijo in izbris družbe kot pravne osebe iz sodnega registra. S potrditvijo tega zakona bo družbi dana možnost, da v celoti realizira program zapiranja in izvede postopke za opustitev rudnika skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo. Konec leta dva tisoč dvajset bo v celoti realiziran program zapiralnih del oziroma bo izvršena dokončna ekološka prostorska sanacija degradiranega območja. Območja. Kjer pa se posledic ne bo dalo sanirati v celoti, tam pa bodo deležne ukrepov za varovanja, kjer se bo izključila nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali. S predlaganim zakonom in dopolnitvijo zakom zakona ne bo nepredvidenih posledic za proračun. Družba Rudnik Trbovlje-Hrastnik pa bo lahko opravila vsa dejanja, potrebna za namen dokončanja postopkov za zapustitev rudnika po zakonu, ki ureja rudarstvo, do izdaja vseh odločb o prenehanju pravic in obveznosti, a najdlje do leta, konec do konca leta dva tisoč dvajset. Spoštovani kolegice in kolegi! Zasavska regija je, z ukinitvijo oziroma z dokončanjem, proizvodnje Rudnika, Trbovlje-Hrastnik izgubila v preteklih letih več tisoč delovnih mest. Kolegica pred mano je, čudovito opisala, skozi se, skozi kaj vse smo šli kot regija. Sem pa trdno prepričan, da z z Rudnikom Trbovlje-Hrastnik se bomo v bodoče še srečali. Tisto, kar je bilo danes tudi že večkrat omenjen, je, stvar, ki jo bomo pa Zasavci, definitivno zahtevali, tu pa je, da se, izvede, učinkovit monitoring in seveda zagotovijo sredstva za degradacijo površin, ki bodo sigurno nastala. Zakaj podaljšanje, zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik? Zato, ker se to ni zapiranje tovarne, kjer zapreš, odklopiš elektriko, zapreš vrata, odprodaš premoženje, pa je stvar gotova. Več sto kilometrov rovov smo z raznimi zasipnimi materiali, v glavnem pa z vodo, zasuli. Se pravi, da je celo Zasavje smo nekako, na tem bazenu. V lanskem, predlanskem letu so se začeli pojavljati vdori vode v, stanovanjske hiše, podori, zemlje, plazovito. Kolegica Nina je samo pozabila omeniti, da sama živi pod plazom, ki se je ustavil par metrov pred, njihovo hišo. Skratka, želim povedati to, da, sem trdno prepričan, da bodo s temi sredstvi lahko, zaprli rudnik, vse tisto, kar jaz vem. Sama zapiralna dela v rudniki so že, končana. Gre se pa zdaj za dokončanje tisto, na površini, kar je bila obveza, rudnika in države do lokalnih skupnosti, nekaj še na področju Trbovlja, nekaj pa na področju Hrastnika. In tisto, kar sem rekel, v Hrastniku poleg zapiranja rudnika ostane še kar nekaj teh odprtih ekoloških zadev. Da ne omenim, da imamo poleg Termoelektrarne Trbovlje, ko je najvišjega dimnika, tudi najvišjo, kopico smeti. Več tisoč ton, elektrofiltrskega pepela, ki je ostal, ki je tudi posledica rudarjenja. Skratka, želim samo poudariti to, da smo glede na, to temo, da bomo, pri temi varnosti zdravja in pa, ljudi, živali in pa premoženja, zelo trdi pogajalci. In jaz računam glede na prve dogovore tudi z resornimi ministrstvi, sem optimist, da se tudi država zaveda, da bo treba te zadeva ustrezno urediti, tudi vidimo, da nimajo ustrezno urejeno za področje tudi ostalih rudnikov, in podpiramo razmišljanja, v smeri ustanovitve družbe, ki bo urejala ta monitoring za področje cele države. Me pa veseli, da tudi pri nas končno, zaključujemo s to zgodbo, rudarjenja, seveda, z bogato tradicijo, ki bo ostala in v katero smo tudi v Zasavju ponosni. Hvala lepa.